Aujourd'hui, l'esclavage y dispute à tous les trafics, les tribus jusqu'ici soumises sous le joug de Mohamed Kadhafi reprennent leurs affrontements ancestraux pour la maîtrise des routes provenant de la Corne de l'Afrique ou de la partie occidentale de la bande sahélienne. Sur le terrain, le chaos se résumerait désormais à l'affrontement entre le maréchal Haftar et Sarraj. Ce dernier a d'ailleurs fait la tournée des capitales européennes, entraînant un débat concomitant dans ce Parlement. Tobrouk sera défendu pour la deuxième fois par les forces spéciales turques, ce qui en dit long sur l'intérêt d'Erdoğan pour la Libye. Et nous ici, en Europe, nous palabrons, alors que le président Erdoğan devient de facto l'homme fort des deux pays qui forment le goulot migratoire qui contrôle ces migrations vers l'Europe, à savoir la Turquie et la Libye.

Monsieur Borrell, oui, la solution sera très probablement militaire mais nous en serons absents. Si nous en sommes absents en Libye, peut être pouvons nous au moins être présents au niveau européen aujourd'hui pour aider les soldats français qui sont les seuls dans toute la zone sahélienne à combattre l'islamisme.